Vor zwanzig Jahren haben wir die gewaltsame Teilung Europas in Freiheit und Diktatur friedlich beseitigt. Die Europäische Union ist das politische Projekt, das die Wiedervereinigung unseres Kontinents möglich macht.

Wir haben die Verantwortung dafür, dass die Wertegemeinschaft und die Rechtsgemeinschaft gestärkt werden.

Die Krisen haben wir erst gestoppt, wenn die Arbeitslosigkeit nachhaltig sinkt und sich das Wachstum ohne milliardenschwere Pakete, die unsere öffentlichen Defizite in dramatische Höhen treiben, wieder nachhaltig entwickelt. Mein letzter Satz ist auch deutlich Europäisch denken heißt, aufeinander zuzugehen und nach den besten Lösungen zu suchen. Die Personaldebatten der letzten Tage lassen in mir die Befürchtung aufkeimen, dass wir nicht nach den besten, nicht nach den europäischen Lösungen, sondern nach den einfachsten Lösungen für die Mitgliedstaaten und die politischen Parteien suchen.